Mindenképpen üdvözlendő, hogy az elmúlt években az Európai Unió és az AKCS között szorosabb lett a kapcsolat. Gondoljunk csak Haiti újjáépítésére, a dél szudáni béke megerősítésére vagy éppen az élelmiszerbiztonság területén elért eredményekre. Senki sem mondja szerintem, hogy ezek közül bármelyik rossz lenne, helytelen lenne, viszont azt nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy Európában, mind a gazdasági, mind a társadalmi klíma ez elmúlt években merően magváltozott. Fontos, és előremutató a jó és szoros kapcsolat az AKCS val, de sem gazdaságilag, sem társadalmilag nem tudja Európa vállalni tovább az eddigi áldozatokat. Gazdaságilag előbb az Európai Unió gazdaságán kellene segíteni, hiszen magában az Európai Unióban is, főleg a keleti régiókban, vannak olyan régiók, amelyekben szinte harmadik világbeli állapotok uralkodnak, és elsősorban ezeken kellene segíteni. És társadalmilag gondoljunk a bevándorlásnak, a migrációnak az óriási problémájára.